Les citoyens ont le droit et même le devoir de s'exprimer sur tous les sujets qui les concernent. On constate malheureusement un certain nombre de dérives dans les évolutions politiques à l'intérieur de l'Europe comme à l'extérieur.

Il faut donc aider toutes ces structures non gouvernementales à préserver la démocratie en Europe et, de ce point de vue, je soutiens bien entendu pleinement l'initiative. J'en profite pour rappeler le rôle à la fois du Comité des régions et du Conseil économique et social, que nous devons continuer à financer correctement. Enfin, j'aurais souhaité que les intergroupes parlementaires européens bénéficient de financements spécifiques parce qu'ils sont un lieu de débat entre les parlementaires et la société civile.